hæstvirtur forseti ég flyt hér nefndarálit frá heilbrigðisnefnd frumvarp um breytingu á tóbaksvörnum með síðari breytingum þetta er nefndarálit á þingskjali sex hundruð sjötíu og níu hundrað sextugasta og önnur mál nefndin fékk á sinn fund fjölmarga aðila og eins

hvað varðar þetta frumvarp og voru umsagnir nær eingöngu jákvæðar hæstvirtur forseti ég ætla ekki að telja hér upp alla þá sem ýmist komu á fund nefndarinnar eða sendu umsagnir en það er hægt að sjá það á nefndarálitinu í frumvarpinu eru lagðar til tvær efnisbreytingar til samræmis við tilskipanir evrópuþingsins og ráðs evrópusambandsins önnur varðar heimild ráðherra til að setja ákvæði um varúðarmerkingar tóbaks í formi litmynda en hin útfærslu á undanþágum sem leyfðar eru frá auglýsingabanni tóbaksvarnalaga í annan stað eru lagðar til tvær formbreytingar sem varða annars vegar fyrsta málsl fjórðu málsgrein sjöttu greinar og hins vegar önnur málsgrein áttundu greinar og er vísað til þess í athugasemdum að þær hafi verið tilkynntar til eftirlitsstofnunar efta loks gerir frumvarpið ráð fyrir að heimild áfengis og tóbaksverslunar ríkisins til að gefa út verðskrá fyrir tóbak falli brott en að því er ekki sérstaklega vikið í athugasemdum frumvarpsins nefndinni var tjáð að breytingin kæmi meðal annars til vegna athugasemdar frá eftirlitsstofnun efta og telur nefndin því rétt að benda á að ekki eru lengur ákvæði í lögunum sem kveða á um heimild átvr til að ákveða verð tóbaks í smásölu nefndin áréttar jafnframt að ekki er um efnisbreytingu að ræða þar sem átvr verður eftir sem áður heimilt að birta verð á því tóbaki sem stofnunin selur í heildsölu enn fremur skal áréttað að verðlisti tóbaks telst ekki vera auglýsing í skilningi laganna og því taka ákvæði um auglýsingabann tóbaks ekki til verðlista átvr á fundum nefndarinnar kom fram að frumvarpið fylgdi eftir þróun tóbaksvarna innan evrópusambandsins þar sem rannsóknir bentu til þess að varúðarmerkingar í formi litmynda næðu til breiðari hóps en hefðbundnar textamerkingar nefndin bendir á að við útfærslu reglna um varúðarmerkingar í formi litmynda verði tekið mið af framkvæmd sem viðhöfð var við setningu reglugerðar númer tvö hundruð þrjátíu og sex tvö þúsund og þrjú um viðvörunarmerkingar á tóbaki og mælingar og hámark skaðlegra tóbaksefna nefndin styður frumvarpið og bendir á að flestar umsagnir hafi verið mjög jákvæðar í garð frumvarpsins en huga verði að reglugerðarbreytingum samfara afgreiðslu frumvarpsins það er þjóðhagslegur ávinningur af því að draga úr tóbaksnotkun og stuðningur til reykleysis er þar mikilvægur þáttur upplýsingum um þennan þátt tóbaksvarna væri hægt að koma á framfæri á nýjum merkimiðum tóbaksvara sem seldar eru hér á landi loks bendir nefndin á mikilvægi þess að fylgst sé með tilmælum alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um myndmerkingar á tóbaksvörum hvað varðar form gerð og stærð litmyndanna og þau tilmæli höfð til hliðsjónar við setningu reglugerða um þetta efni að því leytinu til sem hafi ekki náð jafnlangt og reglur evrópusambandsins nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt ágúst ólafur ágústsson guðlaugur þór þórðarson álfheiður ingadóttir og kristinn h gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta rita sú sem hér stendur formaður heilbrigðisnefndar ásta möller ellert b schram eygló harðardóttir og pétur h blöndal háttvirtir þingmenn hæstvirtur forseti á formi texta og litmynda þannig að það verði öllum ljóst hvaða skaðsemi tóbaksneysla getur valdið á ýmsum sviðum og eru þegar til staðlaðar gerðir slíkra merkinga innan evrópusambandsins sem heimilt er að nota þá er ánægjulegt að minnast þess að hér fyrir nokkrum árum síðan vorum við íslendingar í og þær merkingar sem hér er verið að leggja til vorum við það mikið í fararbroddi að við féllum ekki undir reglur evrópusambandsins og urðum að hætta við að vera þessi frumkvöðlar sem við vorum og setja inn textamerkingar sem þá var ákveðið í reglugerðum evrópusambandsins en við höfum skrifað undir alþjóðlegan sáttmála sameinuðu þjóðanna það segir til um það hvernig merkingar eiga að vera nú er hér vísað til þess í nefndarálitinu að það beri að hafa þessi tilmæli

til hliðsjónar og er þá vísað til þess að í þessum málum er ör þróun og það er rétt að fylgjast með því ef fram koma nýmæli hjá alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni sem við getum tekið upp og verið áfram frumkvöðlar tel ég mikilvægi að við gerum það því að það er til mikils að vinna tóbakið er einn af hinum

og hefur margvísleg áhrif og kemur niður á lífsgæðum og veldur sjúkdómum og þar af leiðandi miklum kostnaði í heilbrigðisþjónustunni hjá okkur sem og í öðrum löndum þannig að þar sem það er orðið vísindalega sannað að þessi aðferð hefur áhrif og dugar til að draga bæði úr því að fólk byrji að reykja og þá sérstaklega unglingar og að aðrir sem hafa hafið notkun tóbaks þetta sé hvatning til að hætta tel ég mikilvægt að við tökum hið fyrsta